Consider că regiunile ar trebui să urmărească o specializare inteligentă și ecologică, să își definească o serie de priorități inovatoare, pe baza obiectivelor Uniunii și a necesităților lor, și să concentreze resursele comunitare pe aceste priorități identificate. Ele trebuie totodată să promoveze modele de succes în cadrul triunghiului cunoașterii, în cadrul relațiilor dintre întreprinderi, centre de cercetare, universități și autorități publice, mai ales a celor realizate prin parteneriat public privat. Consider totodată că schimbul de cunoștințe din cadrul grupărilor regionale poate fi facilitat și de fondurile structurale, pentru că politicile europene sunt îndreptate coerent către o dezvoltare durabilă, cu rezultate sesizabile la nivelul regiunilor.